vegna umræðunnar um stefnumótun og þróunarsamvinnu ég átti því miður ekki kost á því að sitja fund utanríkismálanefndar í gær og þurfti að kalla inn varamann en ég fékk gögnin sem þingmenn fengu á þeim nefndarfundi og þakka svo sannarlega fyrir þau það sem ég vildi hins vegar benda á hér í minni ræðu er að ég hef haft forustu um það í samfylkingunni að leggja fram tillögur til þingsályktunar um nýja stefnumótunarvinnu í þróunarsamvinnu og endurskoðun á því sem meðal annars tekur til þess að endurskoða lögin

þessi tillaga hefur verið lögð hér fram með flutningsmönnum úr öllum flokkum á hinu háa alþingi oftar en einu sinni þannig að hugmyndirnar eru svo sem ekki nýjar af nálinni þær hafa hins vegar ekki fengið brautargengi inni í háttvirtri utanríkismálanefnd þegar ég er að tala samráð

starfsaðferðir hvað það varðar þessar hugmyndir hafa verið á ferðinni hér árum saman ég er mjög glöð innilega glöð yfir því að hæstvirtur utanríkisráðherra skuli taka þær upp með þessum hætti gera þær að sínum og vonandi að komast til